Signor Presidente, onorevoli colleghi, in Iran le discriminazioni, le intimidazioni e le repressioni contro le donne si sono inasprite da quando le donne iraniane hanno deciso di diffondere in tutto il mondo, attraverso il web, gli abusi della cosiddetta polizia morale, gli arresti, le sopraffazioni e le percosse di cui sono vittima ogni giorno. L'Europa, che si fonda su valori di libertà e di responsabilità, non può accettare queste violazioni dei diritti umani, praticate da un sistema politico arcaico e ipocrita che utilizza la religione islamica per imporre il proprio potere. Questo fanatismo sta diffondendo anche nelle città europee la sottocultura del sopruso sulle donne, con la complicità di una miope politica di sinistra che si batte per il diritto al velo in Europa come se fosse un privilegio anziché un'imposizione.

La solidarietà dell'Europa alle donne iraniane deve estendersi quindi a tutte le donne di religione islamica presenti in Occidente, perché la loro libertà è la libertà e la sicurezza del nostro domani.